Radioaktív hulladék minden uniós tagállamban keletkezik, így a polgárok és a környezet védelme érdekében nemcsak az atomerőművek kiégett fűtőelemeiről kell gondoskodni, hanem általában a radioaktív hulladékok biztonságos és hatékony kezeléséről is. Már csak ezért is nagyon helyénvaló, hogy erről a kérdésről ma itt, az Európai Parlamentben tárgyalunk. Egyetértek azzal, hogy az atomenergia alkalmazása nemzeti hatáskörbe tartozik. A nemzeti hulladékkezelési szabályokkal kapcsolatos uniós alapelvek megfogalmazásának azonban van létjogosultsága. Ennek hiányában ugyanis az eltérő előírások következtében a piaci szereplők abban érdekeltek, hogy a legmegengedőbb szabályokkal rendelkező országokban kezeljék radioaktív hulladékukat. Mindezek alapján jó irányba mutat az a kezdeményezés, hogy a tagállamok kötelező érvényű hulladékkezelési programokat hozzanak létre. Ennek előfeltétele viszont olyan illetékes hatóságok kijelölése, amelyek szigorúan felügyelik a nukleáris hulladékkezelési tevékenységet, és adott esetben megfelelő módon képesek büntetni a kihágásokat is. A nemzeti programokban véleményem szerint egyértelművé kell tenni azt is, hogy mire terjed ki a hatóság tevékenységköre, és hogy mi a piaci szereplők felelőssége. Befejezésül még egy gondolat a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok teljes körű kezelése rendkívül költséges tevékenység. A finanszírozási kérdések tisztázása nélkül ezért mit sem érnek a nemzeti programok. Fontos alapelv, hogy a nukleáris hulladékok kezelésére már a hulladék keletkezése során elkülönítésre kerüljön a szükséges pénzügyi forrás. Egyetértek azzal, hogy a hulladékkezelés költségeit a hulladéktermelőnek kell viselni.